Señora presidenta, nos alegra que se reaccione por fin a los problemas del dumping en sectores industriales clave en nuestra economía, como es el del acero, aunque con menos determinación de la necesaria, por desgracia. No obstante, este informe incluye referencias al dumping social y medioambiental, lo cual es un avance.

En la parte legal del texto, el dumping de salarios o de estándares medioambientales desaparece. Pero no nos vamos a tragar el cuento de los lobbies El dumping es solo uno de los problemas de nuestra industria. La Unión Europea lleva más de una década abriendo mercados sin control, desregulando y separando industria del control público. A su vez, daban poder sin contrapartida a los lobbies de la industria millones de euros en beneficios caídos del cielo con la implementación del fallido mercado del carbono. Lo que necesitamos es una política industrial progresista que dé futuro a los sectores productivos estratégicos, los haga sostenibles medioambientalmente, sea social y solidaria y garantice el arraigo local de los territorios con la industria.